Na začetku imamo predvideno žensko, ima kratke lase, obarvane lase. Ima uhane, izgleda, da na obeh ušesih. Lep nasmešek, čist obraz, ne. Imamo temnopolto osebo kot drugo osebo. Ima očala gor, tako da ne vidimo njegovih oči. Je tudi moški, ima brado. Nima ravno vzdrževane, kaj naj rečem. Ima kar čudno in grdo kapo gor, tako da se tudi njegovi lasje ... Po vsej verjetnosti je plešast, ima zato kapo. Kot tretja oseba je en moški z zelo zanimivo frizuro, z zelo čudnim in, globokim pogledom v kamero. Ima relativno vzdrževano brado. Izgleda, ko da je zdaj glih končal z igranjem Minecrafta in, se je drl na trinajstletne otroke.